Panie Przewodniczący! Panie Premierze Orbán! Przepraszam Pana za to, co się dzieje w tej izbie, przepraszam Pana za tę debatę i za to skandaliczne sprawozdanie. Jestem pewny, że ojcowie założyciele Europy przewracają się dzisiaj w grobie, widząc, jak strasbursko brukselska biurokracja wdziera się z butami w życie wolnych i suwerennych Węgrów. Po co jest ten lament nienawiści? To jest zemsta za skuteczny konserwatyzm, jaki premier Orbán wprowadza na Węgrzech. Nienawidzi Pana wielki kapitał za to, że zmuszony odbudowywać kraj po rządach socjalistów opodatkował Pan firmy energetyczne, hipermarkety, banki, kapitał zagraniczny. Nienawidzi Pana lewica, bo zamiast odżegnywać się od wartości chrześcijańskich, z dumą wpisał Pan je do konstytucji. Nienawidzą Pana socjaliści, bo zaczął Pan rozliczać zbrodnie komunistyczne i nazwał jasno komunizm tyranią w swojej konstytucji. Jest takie powiedzenie co Pana nie zabije, to Pana wzmocni.